Ik grijp de kwijting voor de algemene begroting daarom even aan om dit Parlement van deze Europese Unie toch tot bezinning hierover aan te zetten. De haast religieuze dogmatiek, waarbij de machthebbers hier altijd maar meer Unie als een betere oplossing voor gelijk welk probleem aanzien, moet ophouden. Ten eerste is dit niet waar gebleken zowel de eurochaos als die inzake immigratie illustreren dat perfect.